Pokus o prevrat ukázal, že Turecko má problémy, ktoré môžeme my len veľmi ťažko predvídať. Situácia po prevrate smeruje k posilneniu autoritárnych tendencií tisíce zatknutých, prepustených z práce, čistky v súdnictve, na akademickej pôde, v štátnej službe a tajných službách. Toto všetko naznačuje, akým smerom sa Turecko môže uberať. Som presvedčený, že my by sme mali zostať principiálni. Mali by sme byť znepokojení stavom demokracie v Turecku. Znepokojení stavom právneho štátu a okliešťovaných občianskych slobôd. Máme dôvod na obavy z ďalšieho vývoja našich vzťahov. Pritom však nesmieme zabudnúť na to, že Turecko je náš partner, krajina, s ktorou vedieme prístupové rokovania. Sme taktiež partnermi v otázkach bezpečnosti a obrany, ale tiež napríklad aj migrácie. A práve na týchto základoch by sme si mali postaviť naše partnerstvo. Musíme však mať jasno v tom, na akých princípoch chceme rozvíjať naše vzťahy. Musíme stanoviť jasné limity toho, čo je pre nás v tomto partnerstve akceptovateľné a čo už prekračuje hranice. Mám pocit, že je na to najvyšší čas, pretože momentálne sme sa už ocitli za hranicami mnohých limitov.